virðulegi forseti það er einfalt mál að tala fyrir þessu máli það gengur einfaldlega út á það að leggja niður stofnun sem er fullkomlega óþörf og heitir bankasýsla ríkisins hún var sett á laggirnar á síðasta ári og þegar menn fóru af stað með það var hugmyndin sú að hún ætti að halda utan um alla eigendahluti ríkisins í stóru viðskiptabönkunum en þá leit út fyrir að bankarnir yrðu þrír sem væru í eigu ríkisins niðurstaðan varð sú eins og við vitum að það var einungis einn banki sem var í meirihlutaeigu ríkisins en eigendahlutur ríkisins í hinum tveim stóru viðskiptabönkunum er í kringum tíu prósent ef ég man rétt síðan er ríkið með eigendahlut í sparisjóði norðfjarðar það var gert ráð fyrir því að rekstrarkostnaðurinn yrði sjötíu til áttatíu milljónir en er á þessu ári fimmtíu og sex milljónir og það er miðað við það sem lagt var upp með gert ráð fyrir því að þessi stofnun verði til í í það minnsta fimm ár þannig að við erum að tala um kostnað fyrir ríkissjóð fyrir skattgreiðendur upp tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð milljóna króna helstu rökin sem voru nefnd voru þau að það væri mjög mikilvægt að gera þetta með þessum hætti til þess að halda bönkunum í fjarlægð frá stjórnmálunum og í þessu tilfelli hæstvirtur fjármálaráðherra og er það nokkuð áhugaverð nálgun einfaldlega vegna þess að ef menn trúa því að það þurfi sérstaka stofnun til að koma í veg fyrir það að hæstvirtur ráðherra í ríkisstjórn sé með puttana í vonandi ekki því að þetta þýðir þá að hæstvirtur fjármálaráðherra núverandi er þá með bein afskipti af öllum hinum stofnununum sem heyra undir hann og eru þær ekki fáar til dæmis er átvr sem heyrir undir hæstvirtur fjármálaráðherra en hann hefur nú nýlega lagt niður sérstaka stjórn yfir þeirri stofnun þrátt fyrir að það sé nú bundið í lögum að það eigi að vera stjórn yfir stofnuninni sagði að vísu þegar hann eða upplýsingafulltrúi hans var spurður að ráðherrann ætlaði ekki að hafa bein afskipti af stofnuninni ef það er rétt virðist honum takast það í tilfelli átvr en eigi eitthvað erfiðara með þegar um bankana er að ræða hvað sem því líður er komin nokkur reynsla á þessa stofnun og hún er ekki góð því að það liggur alveg fyrir að á þessum stutta tíma sem stofnunin hefur verið við lýði hefur hún farið á skjön við markmið laga um bankasýsluna og er ég þá að vísa í virðulegi forseti það sem kemur fram í fyrstu grein þriðju málsgrein í lögunum um bankasýsluna þar segir með leyfi forseta að tryggja gagnsæi í allri ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings

að þar hreinlega samþykkti bankasýslan fékk að vita það áður en landsbankinn braut allar verklagsreglur með sölu á sex stórfyrirtækjum eða í rauninni fleirum yfir til

eða ekkert á skjön þá var bara farið þvert á þær verklagsreglur sem bankinn sjálfur hafði undirgengist það var gert

og þar af leiðandi samþykki bankasýslunnar því að svo sannarlega eins og komið hefur fram í umræðunni þar rækti bankasýslan ekki hlutverk sitt eins og kemur fram í fjórða grein eða þar kemur fram um verkefni fjórða c að hafa eftirlit með framkvæmd og eigendastefnu ríkisins eins og hún er á hverjum tíma í eigendastefnunni virðulegi forseti kemur skýrt fram á blaðsíðu átta með leyfi forseta fjármálafyrirtæki skulu koma sér upp innri verkferlum um lykilþætti í starfsemi sinni svo sem endurskipulagningu skuldsettra fyrirtækja úrlausn skuldavanda einstaklinga sölu eigna og fleira mikilvægt að slíkir ferlar séu skilvirkir og gagnsæir og birtir a heimasíðum fyrirtækjanna þessir verkferlar voru til í tilfelli landsbankans

var þessum verkferlum öllum hent út í hafsauga á meðan þessi kippa af stórfyrirtækjum var seld til lífeyrissjóðanna eða fjárfestignarsjóðs lífeyrissjóðanna sem er í rauninni ekki fjárfestingarsjóður lífeyrissjóðanna lengur því að væntanlega stærsti einstaki eigandi þessa fjárfestingasjóða eða framtakssjóðs lífeyrissjóðanna orðinn landsbanki því að hann mun eiga núna eftir þessi viðskipti þar sem má færa rök fyrir því að landsbankinn seldi sjálfum sér þessa kippu af fyrirtækjunum mun landsbankinn eiga þrjátíu prósent framtakssjóðnum hann fékk sem sagt átján milljarða eða nítján og hálfan milljarð fyrir söluna frá framtakssjóðnum en greiðir inn í framtakssjóðinn átján og lofar ein fimm milljarði í meðgjöf með húsasmiðjunni ég plastprenti það er alveg ljóst virðulegi forseti að við eigum eftir að ræða þetta sérstaklega það er núna aðkomu ríkisins inn á samkeppnismarkað því að það sem við erum að horfa á núna er það að við erum að sjá ríkisbankann og lífeyrissjóðina fara inn á samkeppnismarkaðinn taka fyrirtæki sem voru ég skuldsett afskrifa allar skuldir þeirra og þannig mæta þau og keppa við fyrirtæki sem fóru ekki jafngeyst sýndu meiri ráðdeild og skynsemi það er alveg ljóst að þessum fyrirtækjum verður núna refsað fyrir ráðdeildina og skynsemina því að það hefur komið fram hjá forsvarsmönnum framtakssjóðsins að það á að eiga þessi fyrirtæki sem er búið að strípa af skuldum í fjögur ár og það getur enginn keppt virðulegi forseti

banka og lífeyrissjóða við erum þess vegna að horfa á á þessum stutta tíma sem bankasýslan hefur verið til að hún hefur ekki fylgt eftir markmiðum laganna hún hefur ekki fylgt eftir eigendastefnunni og það hefur enginn þrætt fyrir þetta ekki einu sinni forsvarsmaður bankasýslunnar ef undan er skilið að það er einn þó aðili sem hefur reynt að þræta fyrir hið augljósa og berjast gegn staðreyndum í þessu máli og það er hæstvirtur fjármálaráðherra var athyglisvert hér í utandagskrárumræðunni um þessi viðskipti vestia viðskiptin að þá var enginn sem varði þessi viðskipti ekki einn einasti stjórnarþingmaður því síður stjórnarandstöðuþingmaður ef undan er skilinn sá þingmaður sem gegnir embætti hæstvirtur fjármálaráðherra nú kynni einhver að segja það er nú fleira í lögunum um bankasýsluna en bara þessir hlutir þó að þetta sé það stærsta þá skulum við bara aðeins fara yfir það virðulegi forseti hvað er í lögunum fyrsta greinin er markmið og gildissvið númer tvö er síðan stjórn yfir stofnuninni þrjú er um forstjórann og fjögur um verkefnin fimm er um samkeppnissjónarmið sex hæfisskilyrði það starfsmennina hjá bankasýslunni síðan er sjöunda grein það er valnefnd það er þá sérstök valnefnd sem er hugsuð til þess að finna gott fólk til þess að vera í bankaráði og vera fulltrúi ríkisins í bankaráðum hvort sem ríkið er í meiri hluta eða minni hluta það er alveg ljóst virðulegi forseti að þetta er eitthvað sem er auðvelt að gera og við getum haft þessar valnefndir og þessar reglur án þess að vera með sérstaka stofnun utan um valnefndirnar það er meira að segja bara hægur vandi og engin ástæða til þess að vera að eyða einhverjum hundruðum milljóna til þess að halda utan um þessa hluti síðan er bara áttundu greinar um skýrslugjöf og níundu grein um lok starfseminnar og tíundu grein er gildistaka virðulegi forseti þetta er bara svona dæmi um það sem oft gerist menn búa til stofnanir sem við þurfum ekki á að halda síðan þegar þær verða til gerist það að þær reyna að sanna sína tilveru þessi stofnun er engin undantekning það er í rauninni held ég ekkert dæmi um ríkisstofnun sem hefur ekki viljað halda í sína tilvist einu dæmin um aðila sem hafa verið í stjórnum viðkomandi ráða og nefnda sem ég man eftir sem er lagt til að það dæmi eða slík stofnun yrði lögð niður var það að ég lagði til að menningarsjóður útvarpsstöðva væri lagður niður og var þar í stjórn sama var með árna sigfússon núverandi bæjarstjóra í reykjanesbæ að hann var formaður æskulýðsráðs og lagði til að það væri lagt niður almenna reglan er þessi að þá sérstaklega starfsmenn og yfirmenn gera hlut stofnunar sem mestan og reyna að finna röksemdir fyrir því að halda stofnuninni áfram og það er bara eðlilegt og mannlegt en það breytir ekki þeirri staðreynd að núna erum við á þeirri vegferð að við þurfum að straumlínulaga ríkiskerfið við þurfum að fara vel yfir allan ríkisgeirann og meta hverju við þurfum á að halda hvaða markmiðum við viljum ná hvað þjónustu við viljum halda uppi og svo framvegis og reyna þá að vernda þá þjónustu þá er ég að vísa í heilbrigðisþjónustuna félagsþjónustuna menntamálin og annað slíkt sem við viljum halda uppi annað verður að víkja ætli það sé ekki auðveldasti niðurskurðurinn af öllum að leggja niður bankasýsluna og það er algjörlega ljóst að við getum notað þessar tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð milljónir í mjög þarfa hluti það er alveg ljóst að úti um allt kerfið þarf tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð fimmtíu milljónir það þarf meira að segja milljónir úti um allt kerfið þá er ég að vísa í að það munar um hverja einustu milljón virðulegi forseti þetta er held ég auðveldasti niðurskurðurinn sem hægt er að fara í fyrir þessi fjárlög það er að leggja niður bankasýslu ríkisins ef stjórnarmeirihlutinn treystir sér ekki í það og setur forganginn þannig að þeir vilji hafa stofnun utan um algjörlega óþarfa stofnun utan um í rauninni einn eignarhlut í landsbankanum og ætti þessi stofnun að heita landsbankasýsla íslands ekki bankasýsla sem hefur svona hrapallega brugðist eins og allir sjá sem horfa á það af einhverri sanngirni að þá er mjög illa fyrir komið hjá þeirri ríkisstjórn og þar af leiðandi þessari þjóð ef þetta er forgangurinn virðulegi forseti að eyða hundruðum milljóna í óþarfa stofnun utan um

virðulegi forseti legg ég til að þessu frumvarpi verði vísað til viðskiptanefndar og ég vonast til þess að í þessari erfiðu vinnu sam fram undan er í fjárlögunum